Tegnap ebben a teremben több száz felkiáltójel emelkedett magasba a magyar alkotmány elleni tiltakozásképpen. Az európai parlamenti képviselők jól ismerik a magyarországi helyzetet, hiszen három állásfoglalásban foglalkoztunk és fogadtunk el határozatot. Tegnap a jobboldali magyar képviselők közleményben szólították föl a szocialista, a zöld, a baloldali és a liberális frakciókat, hogy hagyjanak fel felelőtlen politikájukkal.

Ezek szerint felelőtlen Barroso elnök úr, Martin Schulz elnök úr, Merkel kancellár asszony, de felelőtlen Barbara Stamm, a Bajor Parlament CSU s elnökasszonya is, aki tiltakozásul ma lemondta találkozóját a magyar parlament elnökével. Arra kérem az unió vezetőit és Önöket, hogy határozott bölcsességgel lépjenek föl a magyar demokrácia érdekében. Jelezzék az elkeseredett magyar polgároknak, hogy Európa nem hagyja cserben őket.